Hanno votato 595 parlamentari. Non dipende da me se non hanno votato. Io ho detto due volte che serviva una maggioranza qualificata.